O felicit pe doamna raportoare pentru acordul în primă lectură în ceea ce privește regulamentul privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă. Statele membre au obligația de a se asigura că toți transportatorii aerieni înregistrați pe teritoriul lor dispun de un plan de asistență a victimelor și a familiilor acestora. Cu toate acestea, consider că durata de două ore în care operatorii aerieni sunt obligați să obțină lista pasagerilor, cred că este o perioadă mult prea mare. De asemenea, aș dori să menționez faptul că salutăm propunerea de a obliga transportatorii aerieni, care deservesc Uniunea Europeană, să aplice dispozițiile Convenției de la Montréal pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, chiar și în cazul în care statul de înregistrare nu a ratificat convenția respectivă.